Aber bei wachsendem Verkehr und der ist prognostiziert werden wir auf jeden Fall sehen müssen, wie wir die Straße verbessern können.

Ich will mich auf sieben Punkte fokussieren.

Das eine ist Wir brauchen Innovationen.

Diese Innovationen müssen wir ermöglichen durch Digitalisierung, durch sharing economy Es wird in Zukunft Lkw geben, die im platooning fahren. Auf jeden Fall, alles, was an Innovationen kommen kann, intelligente Verkehrssysteme, kann den Verkehr sicherer und auch eben zum Beispiel umweltfreundlicher machen, effizienter natürlich sowieso. Stichwort Umwelt Wir haben eine Regulierung für eine Infrastruktur in Europa für alternative Energien, die muss nur jetzt wirklich umgesetzt werden. Wir brauchen Strom, Gas und Wasserstoff überall. Dritter Punkt Frachter. Wir brauchen elektronische Frachtpapiere. Wenn wir die haben, können wir enorm viel Effizienz erreichen. Praxistauglichkeit von Lenk und Ruhezeiten ist ein weiteres Stichwort. Da ist einiges, was auch aus der Sicht von Kraftfahrern verbessert werden könnte.

Da müssen wir das Verursacherprinzip wirklich konsequent durchsetzen, und danach das, was wir erlösen, zweckgebunden in die Infrastruktur einsetzen. Punkt sechs Die Attraktivität des Fahrerberufs für Männer und Frauen muss dringend erhöht werden. Wir brauchen dort Nachwuchs.

Wir müssen das beaufsichtigen, aber dafür brauchen wir keine neue Agentur.